Señor Barroso, usted se considera un paladín de la defensa del medio ambiente, y me congratulo por ello. De hecho, la semana pasada tuvimos una buena noticia, porque aprobaron, finalmente, que el atún rojo, que está en una situación de colapso, sea protegido incluyéndolo en la lista de especies protegidas de CITES. Le pido, en ese sentido, que no sea solamente un apoyo temporal sino que sea un apoyo definitivo. El problema, la paradoja global de todo esto, es que son las políticas neoliberales que usted ha liderado hasta ahora las que nos han llevado a esta situación, porque son unas políticas que no hacen sino privatizar el beneficio y socializar los costes.